Ty naděje, které byly vyvolány loňskými událostmi, tak přišla studená sprcha. Vidíme stejné praktiky, vidíme potlačování legitimních protestů, vidíme při nich mrtvé, zatýkání, dokonce zatýkání dětí. Ta naděje, která byla vyvolána v loňském roce, skutečně pohasíná, a my bychom se měli ptát a já souhlasím i s mými předřečníky Co můžeme udělat pro lidi v tomto státě? My můžeme žádat samozřejmě propuštění, ale musíme kombinovat nástroje, které máme k dispozici.

Kombinací těchto nástrojů, myslím, že můžeme dosáhnout těch efektů, které chceme, a to je tedy svobodný lid v demokratické zemi Zimbabwe.